forseti óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um athugun á framlögum jöfnunarsjóðs til rekstrar grunnskóla á álftanesi og skýrslu um athugun á fjárhagsstöðu sveitarfélagsins álftaness einnig hefur forseti með bréfi dagsettu sjöunda sept tvö þúsund og tíu óskað eftir því við sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd búvörusamninga í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna ríkisendurskoðunar forseti vill jafnframt tilkynna að borist hefur fyrri skýrsla peningastefnunefndar seðlabanka íslands í samræmi við tuttugustu og fjórðu grein laga